Vizavi de ceea ce spunea și domnul comisar și reprezentantul BEI ului considerați că prin ceea ce s a făcut și s a modificat până acum, accesul la finanțarea IMM urilor este cu adevărat îmbunătățit?